virðulegi forseti ég stend nú hér upp til þess að mótmæla orðum háttvirts þingmanns sigmundar davíðs gunnlaugssonar sem hér komu fram það er einfaldlega rangt sem háttvirtur þingmaður heldur hér fram og hrein ósvífni að halda því hér fram að ég hafi á þessum fundum verið sú eina sem ekki hafi sýnt vilja til þess að ná saman um þingstörfin þetta er rangt það getur hæstvirtur fjármálaráðherra örugglega staðfest ég setti fram hugmyndir að lausn á þessum deilumálum önnur var að taka upp tillögu frá þingmanna framsóknarflokksins um það að þingið kæmi sjálft að því ef það ætti að breyta ráðuneytum í stjórnsýslunni og greiddi um það atkvæði hvort væri meirihlutavilji fyrir því hitt sneri að gjaldeyrishöftunum þar sem verulega var komið til móts

þannig að mér finnst stjórnarandstaðan sýna fullkomna óbilgirni í þessu máli og um hvað snýst þetta mál það er verið að taka til eftir hrunið frá tvö þúsund og átta með ákvæðum í þessu frumvarpi meðal annars í samræmi við